Tijdens het sluitstuk van de begrotingsprocedure hebben Raad en Commissie politieke verklaringen afgelegd, vooral met het oog op de betrokkenheid van het Europees Parlement bij de financiering van de Europese Unie op de lange termijn. Daar heb ik twee vragen bij. De eerste vraag is hoe gaan Raad en Commissie deze samenwerking concreet vorm geven? Zal het Europees Parlement mee beslissen?

De tweede vraag betreft de Europese belasting.